Ganz offensichtlich ist das geschehen. Insofern weiß ich nicht, wie ich hier das Haus missachtet haben soll. Im Übrigen Eine Entscheidung der Konferenz der Präsidenten zu einem solchen Vorgang geheimzuhalten, das können Sie vielleicht, ich schaffe das nicht.